Obiectivele Strategiei Europa 2020 nu pot fi realizate fără sectorul privat, fără companii, fără întreprinderi. Este evident că acestea trebuie să obțină facilități pentru a se dezvolta și a crea locuri de muncă. Acum aș vrea, însă, să mă refer la o chestiune punctuală, și anume tendința unor întreprinderi de a induce consumatorii în eroare. De aceea, solicit Comisiei să prezinte măsuri clare pentru a anihila informațiile înșelătoare și false oferite de întreprinderi referitoare la impactul produselor și serviciilor asupra mediului, impactul acestora asupra consumatorilor sau cu privire la angajamentele și obligațiile acestor companii cu privire la